Po mojih informacijah, ki jih imam od ministrstva za javno upravo, pa nočem posegati v pristojnosti drugega ministrstva, je, da je odprto javno naročilo do četrtega februarja dva tisoč devetnajst, ki sprejema ponudbe. Odločitev o izbranem ponudniku bo predvidoma znana do konca februarja, pričetek gradbenih obrtniških inštalacij, teh del pa v začetku marca. Torej v letu dva tisoč devetnajst se že je začelo v, s postopki za nov mejni prehod Ormož. Hvala.